Ich spreche im Namen der Ausschussvorsitzenden Frau Mazzoni, die leider nicht anwesend sein kann. Es gibt sicherlich bedeutendere Petitionen als die vorliegende. Wir haben bei dieser Petition auch nicht dreißigtausend Betroffene wie bei einigen anderen Petitionen, die gerade im Haus anhängig sind. Es ist die Natur, die vor Ort umstritten ist, die örtliche Wirtschaft in ihrer Entwicklungsfähigkeit, und es ist vor allem und da komme ich nachher darauf zurück die einheitliche Rechtsanwendung in der Europäischen Union, die den Petitionsausschuss zu dieser Anfrage veranlasst hat.

Dieser Fall ist dafür nicht geeignet. Wir waren zu einer Erkundungsmission vor Ort Frau Kollegin Lichtenberger hat mich seinerzeit begleitet und der Eindruck, dass die Europäische Union so eine Art Superrevisionsinstanz sein kann, ist völlig verfehlt. Wir müssen uns auch ein Stück weit darauf verlassen, dass örtliche Behörden das Recht ordentlich umsetzen. Da sind wir jetzt beim Kern der Petition. Die Petenten haben vorgetragen, dass die örtlich gültige Grenze zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung von damals 20 Hektar nicht eingehalten wurde, sondern das Projekt künstlich klein gerechnet wurde und

Wir sind vor Ort zu dem Urteil gekommen, dass jedenfalls im Wesentlichen die Bestimmungen, die aus der Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich zur Anwendung gekommen sind, zum damaligen Zeitpunkt eingehalten worden sind. Man kann da sicherlich beim einen oder anderen Quadratmeter, beim einen oder anderen Ar vielleicht noch herummachen. Aber es sind keine großen Flächen, die da aus unserer Sicht im Streit stehen sollten.

Aber wir sind zur Auffassung gekommen, dass man schon etwas näher hinter die Sache schauen muss. Wir kamen zur Frage, ob nun aus der Hauptstadt heraus eine Rechtsanwendung der Umweltverträglichkeitsprüfung gekommen ist, die korrekt ist und im Sinne unserer europäischen Vorschriften ist. Da beobachten wir schon, dass nicht nur in Österreich, sondern auch in einigen anderen Mitgliedsländern, darunter auch in meinem Land, natürlich schon gewisse Gestaltungsmöglichkeiten wahrgenommen werden.

Es ist die Frage, ob man es in jedem Falle zulassen sollte, ob Projekte zeitlich auseinandergezogen werden, wo man dann im Nachhinein sagt, ja, das war schon Teil eines Gesamtplans und es hätte von vornherein insgesamt betrachtet werden müssen. Es ist auch der Fall, dass vor Ort auch Projekte von der rechtlichen Gestaltung her auseinandergezogen werden, und da stellt sich die Frage, wie genau unsere europäischen Vorschriften dieses zulassen gewollt oder ungewollt und ob wir da nicht ein Stück weit nachschärfen müssen.